Die Sozialdemokraten kämpfen an Ihrer Seite für dieses Prinzip nun in Europa.

Die neue CDU-Vorsitzende Kramp Karrenbauer hat sich klar am Wochenende gegen das Prinzip von nationalen Mindestlöhnen ausgesprochen wir sind für dieses Prinzip.

Sie sind derzeit in der bedeutenden Rolle, die Visegrád Gruppe anzuführen.